Herr Präsident! Wir hatten im Verkehrsausschuss mit der Unterstützung aller Abgeordneten beschlossen, dass wir 0,5 des Geldes für den Verkehrsausschuss in die 14 EuroVelo Routen investieren wollen.

Daraufhin bin ich von allen Koordinatoren beauftragt worden, diesen Antrag zu stellen, damit 0,5 des Verkehrshaushalts für die EuroVelo Routen zur Verfügung gestellt werden.